Deze week nodigde Roemenië Nederland uit om te komen kijken hoe het land de grenzen bewaakt. Roemenië wil bewijzen dat het aan alle standaarden voldoet. Ik vind dat een mooie geste, maar het gaat niet helpen. De Nederlandse regering probeert willens en wetens tijdens de wedstrijd de regels te veranderen. De regering ligt op ramkoers. Het gaat ze helemaal niet om de buitengrenzen, het gaat ze om binnenlandse politiek. Werknemers uit Oost Europa wordt verweten dat zij werkloosheid onder Nederlanders in de hand werken. De regering wil zich aan het Nederlandse publiek van haar sterke kant laten zien. Maar vrij verkeer van werknemers wordt hier verward met vrij verkeer van personen. En wij zijn een dief van onze eigen portemonnee. Nederlandse handel met beide landen zal averij oplopen. Wij betonen ons niet alleen maar een slechte buur, wij betonen ons ook een slechte koopman. In het Nederland dat ík ken, komt dat normaal gesproken heel hard aan. Ik roep dan ook mijn collega's in Nederland op om op te houden nationale debatten te voeren over de rug van Roemenen en Bulgaren die vrij willen reizen, net zoals wij dat doen.